Auf der anderen Seite gibt es die tiefe Verunsicherung jener, die nicht mehr wissen, was legitim ist und was nicht, und die nicht wissen, wann sie eingreifen sollen und wann nicht.

Hinzu kommt dann noch die erschwerende Lage, dass niemand weiß, wohin diese Länder genau steuern. Die Oppositionsbewegung wusste, was sie nicht wollte, aber wir wissen nicht, was die Zukunft dieser Länder sein wird und sein soll. Deshalb brauchen sie unsere Hilfe, aber keine Bevormundung. Ganz entscheidend und darauf müssen wir uns konzentrieren ist es, unsererseits partnerschaftlich zu überlegen, was wir diesen Ländern anbieten wollen an politischer Bildung, an Aufbau der beruflichen Bildung, an Mittelstandsförderung, an gemeinsamer Energiepolitik, etwa bei der Sonnenenergie und anderen erneuerbaren Energien, bei der Mittelstandskooperation. Da haben wir ein breites Feld von Aufgaben.